Die Sicherheit hatte die absolute Priorität, das war richtig so. Kommissar Siim Kallas hat die richtige Entscheidung getroffen, auch in Absprache mit den EU Verkehrsministern in den Mitgliedstaaten.

Das muss politisch entschieden werden! Die Sicherheit muss die oberste Priorität haben! Man stelle sich nur vor, ein Flugzeug wäre wegen der Vulkanasche abgestürzt! Wir hätten eine völlig andere Diskussion, nämlich wie unverantwortlich es gewesen wäre, auch nur ein Flugzeug starten zu lassen. Wir brauchen einen Plan B. Das ist richtig gesagt worden. Und die Schiene ist die Alternative! Die Fluggesellschaften bekommen wegen der Befreiung von der Kerosinsteuer jedes Jahr 30 Milliarden Euro vom europäischen Steuerzahler. Dieses Geld muss in die Schiene investiert werden, zumindest ein Teil davon, damit wir bei solchen Katastrophen eine Alternative haben. Safety first das ist der Appell. Das war richtig so, das muss auch in Zukunft richtig sein!